mér hefur borist svohljóðandi tilkynning í dag ég tilkynni þar með þá ákvörðun mína að segja af mér störfum sem alþingismaður jafnframt vil ég flytja öllum alþingismönnum sem ég hef starfað með á alþingi íslendinga kærar þakkir fyrir gott samstarf svo og starfsfólki alþingis um leið og ég óska íslensku þjóðinni gæfu og farsældar þá er það mín einlæga von að þjóðinni takist að sigrast á þeim erfiðleikum sem nú steðja að bestu kveðjur og þakkir guðni ágústsson

guðni hefur setið á alþingi síðan nítján hundruð áttatíu og sjö eða í meira en tuttugu ár á vettvangi alþingis gegndi guðni ýmsum trúnaðarstörfum bæði sem varaforseti og nefndarformaður þá varð hann landbúnaðarráðherra árið nítján hundruð níutíu og níu og gegndi því til ársins þúsund og sjö hann var kjörinn varaformaður framsóknarflokksins árið tvö þúsund og eins og tók við formennsku í flokknum árið tvö þúsund og sjö við þessi þáttaskil vil ég fyrir hönd alþingis þakka guðna ágústssyni fyrir langt og farsælt starf hans í þágu þings og þjóðar hann hefur sett mikinn svip á störf alþingis sem og markað djúp spor í íslensku samfélagi á stjórnmálaferli sínum persónulega vil ég þakka honum fyrir gott samstarf allan þann tíma sem við höfum setið saman á alþingi guðni ágústsson fer héðan með góðar kveðjur frá okkur alþingismönnum og við óskum honum og fjölskyldu hans velfarnaðar í framtíðinni